Il y a aussi l'égalité des genres qui a été mentionnée. Dans tous nos pays, dans les pays d'Europe, tous ces côtés politiques s'accompagnent de la liberté de la presse, et c'est ce qui fait la différence, en fait, parce qu'en Tunisie, cette liberté existe, mais elle est limitée, et l'on a, effectivement, des journalistes qui sont en difficulté. La question qui se pose est la suivante est ce que le rapprochement de l'Union pourra